Kolejnym celem jest zwiększenie jakości pomocy w krajach partnerskich. Jestem przekonany, że zgodzą się Państwo z tym, że decentralizacyjne podejście do kwestii współpracy rozwojowej ma wiele plusów sprawia np., że podejmowanie decyzji jest bliższe rzeczywistej sytuacji, bliższe bezpośrednim beneficjentom, jest skuteczniejsze pod względem operacyjnym oraz pod względem koordynacji i harmonizacji pracy różnych darczyńców.

Trzeba dodać, że decentralizacja zarządzania nie rozwiąże wszystkich problemów.

Pomoc zarządzana przez poszczególne delegatury nadal obejmuje bardzo szeroki zakres zbyt szerokich dziedzin. Dlatego tak ważna jest poprawa koordynacji między Unią Europejską, państwami członkowskimi i krajami partnerskimi, ale i również ulepszenie koordynacji działań na rzecz rozwoju oraz poprawy ich wydajności i skuteczności. Lepszy podział pracy, skoncentrowanie się na tych obszarach, w których Unia dysponuje przewagą konkurencyjną i rzeczywistą zdolnością budowania wartości dodanej, są odpowiednią drogą do zwiększenia skuteczności. Decentralizacja obniża również koszty transakcyjne świadczonej pomocy to dobrze, ale to nie jest jedyny sposób na redukcję tych kosztów. Jedną z takich metod jest wsparcie budżetowe, gdyż koncentruje się ono w większym stopniu na jakości pomocy, na partnerstwie i na potrzebach krajów beneficjentów. Uważam też, że warto zwrócić uwagę na kilka kwestii istotnych dla zwiększenia skuteczności pomocy. W ostatnich latach zaobserwowano zmiany składu personelu delegatur, gdzie coraz większa liczba pracowników pełni funkcje polityczne i handlowe. Dlatego w sprawozdaniu wzywamy, aby w odniesieniu do personelu delegatur zapewniono odpowiednią równowagę między funkcjami obejmującymi zarządzanie pomocą a innymi funkcjami pełnionymi przez delegatury. Niepokojący jest również wysoki poziom fluktuacji kadr w delegacjach, ponieważ osłabia to ciągłość funkcjonowania instytucji, tzw. pamięć instytucjonalną, oraz negatywnie odbija się na skuteczności prowadzonych działań. W sprawozdaniu ponownie wzywamy do wyznaczenia punktów kontaktowych ds. spójności polityki na rzecz rozwoju w każdej delegaturze, czego oczywistym celem jest skontrolowanie wpływu polityk Unii Europejskiej na dany kraj partnerski. Jestem przekonany, że instrumenty finansowe Unii i Europejski Fundusz Rozwoju powinny w większym stopniu koncentrować się na kwestii zwalczania ubóstwa.

208 Traktatu lizbońskiego. W projekcie sprawozdania podkreślamy też, że ani Komisja Europejska, ani państwa członkowskie nie powinny wykorzystywać obecnego kryzysu finansowego do uzasadniania podejścia skoncentrowanego na tym, aby uzyskać więcej za mniej, gdyż takie podejście oznacza

zmniejszenie poziomu zatrudnienia w agencjach pomocy dwustronnej. Proszę Państwa o poparcie sprawozdania i dziękuję za uwagę.